a une qualité, mesdames et messieurs je reprendrai le mot de Guy Verhofstadt c'est d'organiser le retrait du Royaume Uni de manière ordonnée. Le Brexit, bien plus et bien davantage que tous ceux qui l'ont voulu nous l'ont expliqué ou compris, a des conséquences innombrables je n'ai cessé de vous le dire sur le plan humain et social, sur le plan technique et juridique, sur le plan financier et économique, et ce n'est pas fini. Ce que nous avons essayé de faire dans ce traité, objectivement, avec patience et avec respect, a été d'apporter des réponses ou des assurances juridiques pour toutes celles et tous ceux et pour tous les secteurs où le Brexit, comme un divorce, crée des incertitudes innombrables. D'abord, les citoyens et leurs droits ont été depuis le début de cette négociation votre priorité. Nous avons travaillé pour ce traité dans cet esprit un retrait ordonné.

Vous me permettrez de vous dire que nous allons continuer, dans l'année qui vient, dans le même esprit, avec le même respect, avec la même objectivité, sans aucune agressivité, mais en défendant fermement les intérêts de l'Union et de ses États membres, sur la ligne et selon les principes rappelés tout à l'heure par notre présidente Ursula von der Leyen pour la future relation. En ayant toujours la perspective j'ai toujours travaillé avec cette perspective qu'au delà du Brexit, le Royaume Uni reste là. Partenaire proche sur le plan de l'économie, allié comme il l'a toujours été et ami. Nous allons donc travailler pour recréer un nouveau cadre juridique pour cette alliance entre l'Union européenne et le Royaume Uni, pour consolider cette amitié et faire fonctionner ce partenariat. Nous aurons une deuxième tâche, mesdames et messieurs les députés, Monsieur le Président, qui n'est pas négligeable et qu'il ne faut pas oublier c'est de mettre en œuvre cet accord dans toutes ses dimensions et ce sera notre travail cette année pour qu'il soit opérationnel à la fin de l'année. Je pense aux droits des citoyens et je pense aussi précisément à l'Irlande et à l'Irlande du Nord, où la paix reste très fragile.

Personnellement, j'ai le souvenir de plusieurs d'entre vous et de plusieurs élus.

Je pense aussi, aux deux moments où j'ai eu l'honneur d'être commissaire européen au marché intérieur et avant à la politique régionale, à Malcom Harbour, à Vicky Ford, à Sharon Bowles et à tant et tant d'entre vous dans la diversité des groupes que vous représentez, avec lesquels j'ai eu toujours des discussions fructueuses,

Je voulais vous remercier, à titre personnel. Vous me permettrez juste de conclure par trois brefs messages. Le premier est que tout au long de cette négociation et dans l'année qui vient, notre tâche a été et va être de traiter les conséquences du Brexit, mais je recommande, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit avec beaucoup de force, que dans notre responsabilité politique et je reste un homme politique nous prenions du temps pour écouter le sentiment populaire qui s'est exprimé à l'occasion du Brexit, qui s'exprime aussi dans beaucoup de nos régions que nous prenions du temps pour tirer les leçons du Brexit. Le deuxième point s'appuie sur une conférence qu'a donnée un jour un homme que j'aime bien, que je respecte, qui était mon collègue à la Commission européenne, conservateur et britannique, Chris Patten. Un jour, à Dublin, il a fait une conférence qu'il a conclue par cette question la défense de l'intérêt national peut elle être uniquement nationale? La défense de l'intérêt national peut elle être seulement, uniquement, nationale. On pourrait poser la question d'une autre manière ne faut il pas être européen en plus d'être patriote? Je dis bien en plus, pas à la place d'être patriote. Moi, j'ai la conviction que l'on peut, que l'on doit être patriote je le suis passionnément et en même temps européen, et que cette dimension européenne donne davantage de force à notre patriotisme national.